Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili so svojím názorom. Som rád, že si všetci želáte, aby ste svoju legislatívnu prácu vykonávali čo najlepšie a zdroje využívali čo najúčinnejšie. Každý z nás má svoj vlastný názor, kde a akým spôsobom by sme mohli veci zlepšiť.

Pánovi Boklešovi by som chcel povedať, že existuje cesta ako dosiahnuť objektívnym spôsobom úspory. Cesta, ktorej sa ešte pred rokom aj poslanci Vašej politickej skupiny bránili. Od januára som predsedom regionálnej samosprávy v mojej krajine. Po nástupe do funkcie prvým krokom bol nezávislý pohľad zvonka na všetky procesy v mojej inštitúcii.

15 Ak aj my chceme v čo najširšom rozsahu preskúmať rezervy a reorganizovať existujúce zdroje, najlepším riešením je objektívny a nezávislý pohľad zvonka. Tí, ktorí sa k takémuto kroku odvážili, dosiahli najlepšie využitie zdrojov a dokázali výrazne znížiť svoje administratívne náklady. V najbližších dňoch nás čaká rokovanie a hlasovanie o opravnom rozpočte Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov na rok